Hvala za vse te prispevke. Mislim, da je potrebno najprej razčistiti eno dilemo, ker mislim, da mnogi živite v zmoti. Danes je bilo večkrat rečeno, da v v primeru uporabnega dovoljenja gre za upravni akt, s katerim država potrjuje, da so stavbe varne in da ni tveganja za zdravje in življenje ljudi. To ne drži. Tega uporabno dovoljenje ne potrjuje. Uporabno dovoljenje potrjuje, da je stavba zgrajena s projekti tako, kot je bila projektirana in priglašena za gradnjo. Samo to, nič več. In da so bili standardi, ki so bili priglašeni takrat, bili upoštevani. To je upravni akt. Sami s seboj ste v nasprotju, tudi državni sekretar, ko v isti sapi pove, da tako in tako ne gre za nič drugega kot za notifikacijo dokončanja gradnje in predložitev zahtevanih dokumentov, ki so že bili predloženi ob začetku gradnje ob pridobitvi gradbenega dovoljenja in potem samo izjave tistih, ki so v tem postopku sodelovali. Se pravi gre za birokracijo. Gre za administrativni akt, ki oprostite, ne varuje nikogar. Kajti drugače mi povejte, koga je varoval objekt Kemis? Vsa uporabna okoljevarstvena dovoljenja je imel. Ne samo uporabna, tudi okoljevarstvena. Pa se nam je zgodil Kemis ob vseh teh papirjih. Se nam je. Koliko enodružinskih stanovanjskih hiš je bilo deležno česa podobnega? Kakšna je zgorela zaradi neprimerne kurjave inštalacij, ampak to se dogaja. Verjetno tista, ki je imela v preteklosti pridobljeno uporabno dovoljenje. Ker so se standardi pač v zadnjih dvajsetih letih dvignili in spremenili in se gradi bolje in bolj kvalitetno. Torej, če razčistimo to dilemo, potem se lažje pogovarjamo tudi o vsebini. Gre za eno majhno, relativno majhno spremembo zakona, ki pa je za ljudi zelo pomembna. Ki pa je za ljudi zelo pomembna, ker odpravlja neki akt, ki tudi stroškovno pomeni bistveno obremenitev. Ta začasna zamrznitev, ne obvezno navodilo ministra inšpekcijam, ne pomeni za ljudi popolnoma nič, poglejte. Oni bodo morali tako in tako pridobiti uporabno dovoljenje. Brez uporabnega dovoljenja ne morejo dobiti hišne številke, brez hišne številke se ne morejo prijaviti na naslovu, kjer živijo. Torej to obvezno navodilo ne rešuje popolnoma ničesar. Odlaga samo neki inšpekcijski postopek za neko nedoločeno obdobje in obremenjuje inšpekcijske službe tam, kjer bi morale energijo uporabiti zato, da sankcionirajo tisto, na kar je bilo opozorjeno, hočeš novela dva dvanajst je pa povzročila, da so lumpi jo to izkoristili in so pod gradbenim dovoljenjem za enostanovanjsko stavbo gradili večstanovanjske stavbe. Ni to povzročila novela dva dvanajst. Enako se je dogajalo prej in enako se bo dogajalo v prihodnje. Če bi inšpekcija, gradbena, kjer je na desetine zaposlenih, opravljala svoje delo na tem področju in ne na teh nepotrebnih administrativnih postopkih, ki ne služijo ničemur, potem teh primerov ne bi bilo. Potem teh primerov ne bi bilo. Ta vaša navedba v mnenju vlade govori o tem, da gradbena inšpekcija ne deluje. Ne deluje. Ne deluje tudi zaradi tega, ker se v veliki miru ukvarja z administrativno nepotrebnimi stvarmi. To ni problem te določbe. Zgodovinsko gledano smo videli v temu pregledu, manjka točka deset, obdobje dva dvanajst- osemnajst, kjer je bila ta stvar odpravljena in po moji oceni je povzročila administrativno razbremenitev, seveda pa tudi omogočila posameznim špekulantom, da so mogoče to stvar izkoristili, ampak zato pa imamo inšpekcijske službe. Vi pa razpravljate na ta način, da bi zaradi enega špekulanta tisoč ljudi obremenili po nepotrebnem, ker ne morem razumeti tega drugače, če pogledam primerljivo ureditev v državah okrog nas, predvsem severno od nas pa tudi zahodno, potem lahko ugotovim, da očitno vsi ti ljudje tam v Avstriji, na Poljskem, Češkem, v Italiji živijo v nevarnih objektih in se jim grozno velika nevarnost preti, da se jim ne bo se skupaj sesulo na glavo, kajti Avstrija, ki ima to ureditev, kar se gradbene zakonodaje tiče, različno glede na posamezne dežele, ima recimo na avstrijskem Štajerskem priglasitev enostanovanjske novogradnje, oni imajo pojem majhna hiša, majhna hiša do šeststo kvadratnih metrov površine in tri etaže, in priglasitev uporabe objekta, potem ko je ta objekt končan in je zagotovljena pravna varnost, na drugi strani pa preprečena nepotrebna administracija v štartu. Čehi. Nimajo gradbenega dovoljenja za enostanovanjske hiše. Nimajo ga. In nimajo več uporabnega soglasja, samo priglasitve. V obeh primerih samo priglasitve. Italija, ki je ena izmed najbolj znanih administrativno-birokratskih držav, še posebej kar se tiče teh postopkov, je zakonodajo novelirala leta dva šestnajst, kjer je uveljavila prijavo zaključka gradnje. Prijavo, notifikacijo. Se pravi, investitor pač priglasi, da je končal, s tem je zagotovljena pravna varnost investitorja in na drugi strani omogočen vpogled državi, da pogleda, kaj je počel tam, ali je naredil tako, kot je imel prijavljeno ali ne. Nobenih širnih postopkov pred začetkom in po zaključku gradnje in nobenih silnih stroškov predvsem. Ki seveda sledijo tam administrativnim postopkom, kajti morate se zavedati, da vse vse te določbe v zakonodaji niso problematične samo zaradi nepotrebne administracije, predvsem zaradi tega so problematične. Predvsem zaradi tega, ker po nepotrebnem dražijo gradnje in dražijo gradnje predvsem tistim ljudem, ki si pač na neki način pomagajo sami, ne, in gradijo počasi, tako kot jim sredstva pritekajo in kot si lahko pomagajo, in tisti vsi gradijo postopno, in ko pridejo do zaključka, glejte, jaz sem prepričan, da bi vsi rade volje najprej fasado naredili, ko bi bajto postavili, preden inštalacije predno omete predno tla, pa tega ne naredijo, ker se zelijo želijo nekateri seveda iz takih ali drugačnih razlogov čim prej vseliti v objekt, ali da prodajo stanovanje, ki so ga, prodali, ali da spraznijo stanovanje, ki so ga prodali zaradi tega, da so lahko sploh gradili ali iz iz drugih razlogov. Tako da, tako bi rekel, malo več te empatije bi bilo treba pri pri razmišljanju o predlagani spremembi, malo več človeškosti, malo več, bi rekel, izhajanja iz realnosti ne iz virtualnosti. Ne živijo vsi v virtualnem svetu. Ljudje živijo realno na tleh z obema nogama. In tako tudi urejajo svoje življenje in jih vsaka taka stvar seveda dodatno prizadene, še posebej če ni argumentov v tem, na kar se sklicujejo nekateri v tehnični brezhibnosti, v v zagotavljanju varnosti prebivanja in tako naprej. Nemčija, kjer ima tudi to pristojnost, kar se gradbene zakonodaje tiče, prepuščeno posameznim posameznim deželam, ima v eni izmed teh dežel predvideno, da uporabnega dovoljenja ni. Tako da Poljska Poljska je nekaj podobnega kot Češka, ni gradbenega dovoljenja za enostanovanjske hiše in ni uporabnega dovoljenja. So priglasitve. Se pravi, vse te države verjamem, da izhajajo iz tega, da pri zakonodaji pri regulativi predpišejo tisto, kar zagotavlja neke minimalne standarde na tem področju in da po nepotrebnem ne otežujejo življenja ljudem in da po nepotrebnem ne povzročajo stroška ljudem. Stroška ljudem. Se pravi, verjetno, da če so vsi ti, ki imajo dolgoletno tradicijo na področju, na tem področju pa še na številnih ostalih, uspeli urediti zakonodajo na tak način, da je uporabna in da na drugi strani zagotavlja varnostne standarde, potem mislim, da bi morali biti sposobni tudi mi to narediti. Ne nazadnje tudi zaradi tega, ker smo tako ureditev do enaintridesetega petega že imeli. Potem je pa zanimiva ta trditev, da je minister, novi minister, že kmalu po nastopu naročil evalvacijo nove zakonodaje. Prvega junija je začela veljati, ljudje božji. In že evalvacijo. Ampak to še razumem. Ampak pol nadaljevanje večine vas, in na osnovi te evalvacije bodo predlagane potrebne spremembe. Kako pa vemo, da je zakonodaja potrebna sprememb, če je dobra, če trdite, da je okej. Bila je sprejeta ob nedavno, s prvim šestim je začela veljati, zdaj se dela evalvacija in že v naprej vemo, da jo bomo morali spremeniti. Spremenili bomo verjetno, če ni dobra. Če je dobra, jo verjetno ne bomo spremenili, ali je temu tako? Jaz sem uvodoma v stališču korektno povedal, da so nekatere rešitve v zakonodaji, Gradbenem zakonu sedaj govorimo, ki je začel veljati prvega junija, dobre. Recimo, priglasitev je dobra rešitev, da se omogoča večja kontrola. So pa tudi slabe. In ena izmed teh slabih je ravno ta, ki v vsebinskem smislu za zagotavljanje večje pravne varnosti graditelja, investitorja ne pomeni ničesar, pomeni samo dodatne stroške, zagotavlja dodatno delo nekim projektantom, inženirjem in še komu, in pomeni za državo dodatno breme in za njene uslužbence. Tako da me ti argumenti, ne da nismo za za parcialne, smo za sistemsko spremembo, poglejte, ne prepričajo, ker če je težava že pri eni taki minorni zadevi, koliko več težav bo takrat, ko bo potrebno spremeniti bistveno več, bistveno več stvari. Zdaj glede tega, da Zn z našo novelo, ne, to je ta mantra levice, ki jo stalno ponavljate pri vsakem zakonu, ja, na eni strani ste govorili o tem, ne podpiramo prodaje Nove LB, zdaj podpirate vlado, ki to prodajo izvaja, pa je prav, da se prodaja izvaja, da ne bomo, ne, da se narobe razumeli. Ampak vi ste bili tisti, ki ste podpirali tajkunsko banko, hočeš, da je to katastrofa za ljudi. Ni, ne. Bila je katastrofa, da se toliko rabot zgodilo v njej. Mantra v tem, da zdaj s to novelo pa mi razbremenjujemo kapital. Se pravi, predvsem tiste, ki gradijo za trg. Lepo vas prosim. Če je to problem, potem naj tukaj odgovorim tudi predstavniku poslanske skupine Desus, ki je omenil, da so v nadaljevanju gol prepo danes zelena luč za ta zakon pripravljeni razmisliti o podpori, povem, da nimamo nobenih problemov s tem, da se ohrani uporabno dovoljenje v primeru, ko gre za gradnjo za trg. Ker že zdaj piše, da investitor pa lahko dobi uporabno dovoljenje, če ga samo zahteva. In to je en tak primer. Jaz verjamem, da v takem primeru investitor, ki gradi za trg, bo to dovoljenje zahteval, ker bo od njega to zahtevala, predpostavljam, banka, da bo lahko servisiral to gradnjo do konca in potem sprostil do konca kreditno linijo. Ampak ni noben problem tega zapisati. Če je to problem. Ne. Ne govorimo o nobenem kapitalu, o nobenih špekulantih, nobenem tam - govorimo o teh primerih, ki so bi, o katerih je bilo poročano jeseni letos. Družina se ne more vseliti. Prodala je stanovanje, ne more se vseliti. Ker nima uporabnega dovoljenja. O teh primerih govorimo. Pa o tem - zaradi novega zakona se je prodaja nekaterih nepremičnin ustavila. Se pravi, dela se škoda. O teh primerih govorimo. In te zadeve, mislim, da je prav, da jih čim prej, čim prej uredimo. Tako da - glede tega predloga, še enkrat, nimamo problemov. V kolikor bo zakon prestal to obravnavo - kar dvomim, glede na stališča, ki so bila izražena danes - potem nimamo problema dopolniti v tem smislu, da v primeru gradnje teh objektov enostanovanjskih za trg je pač ta priglasitev zaključka gradnje uporabno dovoljenje potrebna. In naj spomnim poslansko skupino Desus, da so dva dvanajst novelo tega zakona podprli. In v tej noveli dva dvanajst je bila ta določba točno enaka, kot jo obravnavamo danes. Hvala.